Signora Presidente, onorevoli colleghi, la risoluzione presentata oggi a quest'Aula condanna il trattamento dei clandestini negli USA, in particolare dei minorenni, come se stessimo parlando di un paese del terzo mondo. In America, la politica della separazione dei minorenni accompagnati da adulti immigrati regolari non è una novità. C'è una sentenza, Flores contro Reno un caso di maltrattamento subito in un CIE da una quindicenne salvadoregna, risalente al '97 secondo la quale i bambini non possono essere detenuti nei CIE assieme agli adulti in attesa di sentenza. L'amministrazione Trump, quindi, non ha cambiato le regole, erano le stesse regole anche sotto i governi democratici. I bambini sono detenuti in altre strutture controllate dalle ONG. Al New York Times immigrati clandestini hanno ammesso di aver portato con sé dei bambini, credendo che in questo modo le autorità statunitensi li avrebbero rilasciati. Altri hanno ammesso che i bambini che erano con loro non erano i loro figli. Le politiche di contenimento dell'immigrazione clandestina sono sacrosante. Chi costruisce un recinto intorno alla propria casa non fa perché odia chi sta fuori, ma per proteggere chi sta dentro. La chiarezza del presidente Trump nella lotta senza quartiere all'immigrazione clandestina è di sicuro preferibile a quel buonismo a cui ci avevano abituati anni fa i leader europei che sostenevano, a parole, di spalancare le proprie porte e i propri cuori a tutti gli immigrati e poi scaricavano il problema sui paesi di prima accoglienza. Questo Parlamento si occupi prioritariamente di interessare gli Stati membri al problema della difesa dei confini europei, invece che tentare di dare lezioni umanitarie e di civiltà agli Stati Uniti d'America.